Señor presidente, yo creo que hemos debatido en esta Cámara, en muchas ocasiones, la necesidad de mejorar la rendición de cuentas democrática del Banco Europeo de Inversiones. Y yo creo que el día que el señor Hoyer se siente al lado del comisario eso sea probablemente una señal clara de que este Parlamento tiene una capacidad de control explícita del Banco Europeo de Inversiones. En cualquier caso, yo creo que toda la Unión, todas las instituciones tienen que estar perfectamente alineadas por lo que respecta al objetivo de cumplir, obviamente, con el Acuerdo de París. Pero, en ese proceso, tenemos que prestar una especial atención a aquellas regiones que —como decía el presidente del BEI— pueden sufrir en el proceso de descarbonización, y, por lo tanto, la transición tiene que ser una transición justa. Y, para ser justa, necesitamos el esfuerzo del BEI para mejorar la financiación de proyectos renovables, de proyectos de mejora de eficiencia energética.